Wissen Sie, was das ist?

Der Unterschied keiner! Mit Ausnahme der Tatsache, dass Letzterer gemacht ist, um Gesetz zu werden. Ich meine damit jetzt nicht nur die von der Kollegin aus einem Science Fiction Roman kopierten Verhaltensregeln für Roboter. Nein, viel schlimmer ist Ihr Vorschlag einer rechtlichen Persönlichkeit für Roboter, auch wenn Sie das immer wieder bestreiten. Das ist ein bioethisches No Go Liebe Frau Delvaux, wenn Sie sagen, Sie planen das nicht, dann erklären Sie mir Ziffer 56 und ich zitiere Es gilt, einen speziellen rechtlichen Status für Roboter zu schaffen, damit für die autonomen Roboter ein Status als elektronische Person festgelegt werden kann. Das ist nichts anderes als ein Persönlichkeitsrecht für Roboter.